La Presidenza mi consenta ancora un appello disperato da parte delle famiglie degli oltre venti indipendentisti veneti e lombardi in carcere per reati d'opinione. È una vergogna, c'è ormai un comitato internazionale, composto anche di parlamentari europei, che chiede al Parlamento europeo e al suo Presidente di muoversi, di andare a visitarli, di verificare questa situazione di violazione di un principio fondamentale di libertà nei confronti di persone incensurate, persone perbene, nel pieno dell'Europa, che sono in galera o agli arresti domiciliari per reati d'opinione, per aver alzato la bandiera di libertà della Serenissima Repubblica di Venezia.